Monsieur le Président, Monsieur le Haut représentant, pour une fois, j'ai trouvé votre position parfaitement équilibrée. Oui, bien sûr, nous souhaitons tous le rétablissement de M. Navalny. Oui, nous souhaitons avant tout une enquête indépendante et attendons avant de savoir qui est le véritable coupable. Quand j'écoute, dans cet hémicycle, certains diabolisent la Russie à longueur de journée et connaissent déjà les résultats de l'enquête avant même qu'elle n'ait commencé. Certains, ensuite, sont des fauteurs de guerre qui n'ont même pas attendu une journée pour réclamer de nouvelles sanctions contre la Russie.

Mais les devins et les fauteurs de guerre ont oublié une chose la Russie est signataire de la convention sur les armes chimiques. Le Novitchok fait partie des substances intégrées au protocole de l'OIAC depuis l'année dernière. L'enquête internationale est donc prévue dans le droit international, sauf que le droit dispose que la première enquête soit d'abord menée par la Russie qui, jusqu'à preuve du contraire, est un État souverain. La Russie n'est ni en dessous ni au dessus du droit international. Les fauteurs de guerre et les devins du Parlement européen non plus.